Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Deswegen auch an dieser Stelle ein Hinweis an die Staats— und Regierungschefs zum Beispiel aus Österreich Wer europäischen Grenzschutz für wichtig hält, der muss dann auch bereit sein, für einen größeren europäischen Haushalt einzustehen und dafür zu bezahlen. Das kann nur ein Teil einer europäischen kohärenten Migrationspolitik sein, aber es ist ein wichtiger. Die Bekämpfung der Fluchtursachen und eine solidarische Lösung für die Aufnahme der Flüchtlinge gehört aus meiner Sicht unbedingt dazu.